Monsieur le Président, il est impossible de parler ici au nom des femmes violées qui n'ont plus de regard, des bébés mutilés, des femmes enceintes au ventre ouvert, des vieilles violées à coups de baïonnette dans le vagin, de toutes celles dont le corps est devenu, à leur honte, mais surtout à la nôtre, un champ de bataille dévasté. Impossible de parler au nom de ces enfants enrôlés dans des milices et forcés de tuer à coups de gourdin des adultes et des enfants comme eux, et devenus aussi de véritables esclaves sexuels. Le génocide sexuel qui continue à bas bruit au Congo, avec des dizaines de milliers de victimes chaque année, dépasse aujourd'hui les mots. Nous sommes vraiment au delà de la parole. Mais ce qui est clair, c'est que tous les instruments textes législatifs, projets de réforme des forces armées, missions internationales, soutiens financiers et mobilisation de toute la Communauté, tout est là.

Nous exigeons que justice soit rendue. On ne peut, au nom de l'apaisement, continuer cette culture de l'impunité. Juger ces crimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des enquêtes, réformer la justice, payer correctement les soldats, poursuivre les coupables, y compris ceux qui ont inspiré les massacres, si haut placés soient ils. Cela signifie aussi, pour nos propres États, ne pas alimenter en armes les rebelles et leurs mercenaires et ne pas effectuer avec eux des transactions douteuses sur des minerais illégaux. C'est pourquoi nous soutenons Mme Wallström et nous demandons à la Commission d'étudier la possibilité d'une législation européenne qui s'inspirerait de la nouvelle loi américaine, le Conflict minerals act.

Et nos relations avec le gouvernement congolais dépendront, Messieurs les Présidents, de la manière dont sera appliquée la tolérance zéro à l'égard de la violence vis à vis des femmes, mesure qu'il a d'ailleurs lui même décidée.